herra forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum númer níutíu tvö þúsund og þrjú um tekjuskatt með síðari breytingum sem er að finna á þingskjali fjögur hundruð og sex frá efnahags og skattanefnd á þingskjalinu kemur fram hvaða gestir komu til nefndarinnar og hvaða umsagnir við fengum frumvarpið fjallar um nokkrar breytingar á ákvæðum tekjuskattslaga má þar nefna ákvæði skattfrelsi greiðslna endurhæfingarsjóðs meðferð söluhagnaðar af íbúðarhúsnæði skilyrði vaxtabóta skilyrði barnabóta einföldun framtalsskila og sjálfvirka upplýsingaskyldu einnig er að finna í frumvarpinu ákvæði til bráðabirgða sem ætlað er að koma í veg fyrir afturvirk áhrif laga númer þrjátíu og átta tvö þúsund og átta á tilgreinda söluaðila hlutabréfa nefndin ræddi sérstaklega ákvæði sjöundu greinar frumvarpsins um sjálfvirka upplýsingaskyldu banka sparisjóða og annarra fjármálafyrirtækja gagnvart skattyfirvöldum fram kom að tilgangur þess væri að tryggja jafnræði í skattframkvæmd þar með talin við álagningu skatta skattaívilnanir og greiðslu bóta skattyfirvöld gætu á grundvelli þess haft eftirlit með að fjármálafyrirtæki haldi réttilega eftir staðgreiðslu skatta vegna tilgreindra fjármagnstekna þá væri ákvæðið liður í áformum skattyfirvalda samkvæmt sjöttu greinar frumvarpsins um að aflétta framtalsskyldu af tilgreindum hópi framteljanda á fundum nefndarinnar var sjálfvirk upplýsingaskylda rædd annars vegar með hliðsjón af þeim trúnaðarskyldum sem bankar bera almennt gagnvart viðskiptavinum sínum og hins vegar með tilliti til sérstakra aðstæðna í íslensku efnahagslífi undirstrikað var það sjónarmið að greiður aðgangur að umræddum upplýsingum gerði framkvæmd skattskila áreiðanlegri aðrir töldu að frumvarpsgreinin væri of víðtæk og til þess fallin að rýra traust á íslensku fjármálakerfi nefndin leggur til breytingu á sjöundu greinar frumvarpsins og er hún gerð til að sætta öndverð sjónarmið skattyfirvalda og samtaka fjármálafyrirtækja í málinu til viðbótar við það sem að framan er rakið hefur verið bent á að það geti reynst tæknilega erfitt að afhenda umræddar upplýsingar nefndin leggur einnig til breytingu á gildistökuákvæði frumvarpsins auk þess bendir nefndin á að henni hafa verið gefnar þær skýringar á ákvæðum fyrstu grein og a liðar annarrar greinar frumvarpsins að um formbreytingu sé að ræða nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með breyting sem kemur fram á umræddu þingskjali háttvirtir þingmenn birkir j jónsson og gunnar svavarsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins háttvirtir þingmenn grétar mar jónsson sat fund nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykkur áliti þessu undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal ellert b schram ögmundur jónasson bjarni benediktsson lúðvík bergvinsson katrín jakobsdóttir og rósa guðbjartsdóttir mig langar rétt aðeins til að koma frá eigin brjósti með hugleiðingar um skattfrelsi styrkja úr endurhæfingarsjóði alþýðusambands íslands og samtaka atvinnulífsins herra forseti ég

til þess að efla tengsl fólks við atvinnulífið hvort sem þau tengsl rofna vegna sjúkdóma eða slysa og það hefur sýnt sig að ef þessi tengsl rofna lengur en í sex mánuði eru verulegar líkur á því að viðkomandi fari aldrei aftur á vinnumarkað þess vegna er þessi endurhæfingarsjóður mjög gott fyrirbæri hins vegar er skattfrelsi slíkra greiðslna alltaf dálítið varasamt vegna þess að fólk sem ekki nýtur þessara greiðslna en er hins vegar að nota sambærilega þjónustu kaupa sér þjónustu til endurhæfingar eða læknisþjónustu eða slíks þarf að borga skatt af greiðslunum af sínum tekjum því að tekjur manna nota menn annað hvort til eyðslu eða sparnaðar og borga skatt af hvorutveggja þess vegna getur þetta verið dálítið varasamt að fara mjög víða með svona skattfrelsi ég vildi bara koma inn á þetta atriði sérstaklega það urðu miklar umræður um afhendingu gagna úr bönkunum en ég held að því hafi verið lent sæmilega þessi gögn gera það að verkum að skattstjóri getur í raun talið fram fyrir fólk og það er náttúrlega heilmikill munur ef fólk þarf ekki lengur að telja fram sjálft